Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Iran, Syrie, Birmanie, Chine et je pourrais citer bien d'autres pays où, aujourd'hui en 2013, les droits de l'homme sont encore bafoués et réprimés. Il est de notre devoir, à nous, Européens, de garantir les droits de l'homme et de porter nos valeurs d'humanité, de solidarité et de fraternité.

Il y va, cher Président, de notre responsabilité de veiller au respect et à la promotion des droits de l'homme dans le monde. C'est à nous de montrer l'exemple et de défendre toutes les personnes victimes de discriminations ou de violations de ces droits droits civils, économiques et politiques mais aussi des droits individuels comme les droits des femmes, des minorités et des LGBT. Il nous faut nous saisir de ces sujets trop souvent oubliés ou mis de côté. Le non respect des droits de l'homme entraîne la xénophobie, le racisme, l'intolérance. Je veux croire, Monsieur le président, que l'Union européenne, avec les outils dont elle dispose aujourd'hui, peut et doit renforcer la liberté et la tolérance. Certes, le cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme est courageux et ambitieux, mais nous devons avoir le rêve qu'un jour chacun aura la possibilité de jouir de ces droits partout dans le monde. J'espère que mes collègues qui se rendront à Genève pour le Conseil sauront porter notre voix et notre vision d'un monde où nous ne devrons plus nous battre pour l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme.